Mesdames et Messieurs les députés, le sommet de La Valette sur la migration nous a permis de donner une expression concrète aux engagements de l'Union. Renforcer notre coopération politique avec les partenaires africains à tous les niveaux, afin de s'attaquer aux causes profondes de la migration illégale et de lutter contre le trafic de migrants et la traite des êtres humains. La déclaration finale et le plan d'action approuvé à La Valette traduisent la réussite de cette démarche pour faire avancer le dialogue et la coopération avec les pays africains. Laissez moi souligner, tout d'abord, le haut niveau de participation des pays européens et africains. Une grande majorité était représentée au niveau des chefs d'État et de gouvernement.

Je voudrais souligner les aspects les plus novateurs des documents adoptés. En premier lieu, le caractère essentiellement pragmatique et opérationnel de ces textes fondés sur un nombre d'actions bien identifiées dans chaque domaine d'intervention. Ces actions entendent favoriser un développement économique, social et environnemental durable. Le sommet s'est mis d'accord sur la mise en œuvre de seize initiatives prioritaires avant la fin 2016, à titre de première réponse. En deuxième lieu, le plan d'action doit être lu dans une logique d'ensemble. La mise en œuvre des différentes mesures doit donc avoir lieu en parallèle. Les cinq chapitres du plan d'action sont la lutte contre les causes profondes, la migration irrégulière, la migration légale et la mobilité, la protection et l'asile, la prévention de la migration irrégulière et le trafic des migrants, le retour, la réadmission et la réintégration. Ces chapitres forment un ensemble qui correspond à nos priorités conjointes. Les avancées dans un domaine permettront de faire des progrès simultanément dans d'autres domaines. En troisième lieu, le contenu du plan d'action est parfaitement conforme aux conclusions du Conseil européen et du Conseil sur l'importance du retour et de la réadmission des migrants irréguliers. Pour la première fois dans le dialogue euro africain sur les migrations, il y a un engagement clair et conjoint à mettre en œuvre des mesures précises pour faciliter le retour et la réintégration durables des migrants irréguliers. Comme il est dit dans la déclaration finale du sommet, la coopération en matière de retour et de réintégration ne peut que renforcer la politique européenne de migration et de mobilité, en la rendant plus performante et plus complète. Enfin, nous nous sommes engagés à affecter les ressources appropriées à la mise en œuvre de ces mesures en utilisant tous les instruments financiers disponibles ainsi que le nouveau fonds d'urgence de l'Union. Nous avons également décidé d'utiliser les structures de dialogue déjà existantes, les processus de Rabat et de Khartoum, ainsi que le dialogue Union européenne Afrique sur la migration et la mobilité pour le suivi des aspects opérationnels du plan d'action. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, concernant le sommet du G20, j'aimerais à présent vous rendre compte des résultats du sommet tenu à Antalya, auquel l'Union était représentée par le président du Conseil européen et le président de la Commission.

Il y a de nombreux points de convergence entre le G20 et l'Union européenne quant à l'évaluation de la situation actuelle et aux priorités identifiées.

Le G20 a insisté, par ailleurs, sur sa détermination à travailler de concert pour prévenir le terrorisme en renforçant la coopération dans le plein respect du rôle central des Nations unies et conformément aux résolutions du Conseil de sécurité et à la stratégie antiterroriste mondiale des Nations unies. Les dirigeants du G20 se sont aussi intéressés au financement du terrorisme et ont plaidé pour une mise en œuvre rapide des normes du groupe d'action financière dans toutes les juridictions. En outre, ils ont insisté sur l'importance d'une approche globale fondée sur la volonté de s'attaquer aux facteurs qui favorisent le terrorisme. Je ne m'attarderai pas sur le volet des travaux concernant la migration, sujet dont je viens de parler au sujet de La Valette, je vais donc me concentrer sur les dossiers économiques qui ont été abordés au G20 ou, du moins, sur certains d'entre eux. À Antalya, les dirigeants ont axé leurs travaux sur l'objectif prioritaire du G20 consistant à parvenir à une croissance forte, durable et équilibrée.

À ce stade, la moitié des engagements figurant dans les stratégies de croissance des pays du G20, qui comprennent à la fois des mesures pour soutenir la demande et des réformes structurelles, ont d'ores et déjà été mis en œuvre, ce qui a permis de réaliser plus du tiers de l'objectif des 2 Outre les engagements pris dans les stratégies de croissance nationale, j'aimerais insister sur l'accent mis par le G20 sur l'investissement, en particulier, dans le cas des stratégies propres à chaque pays pour cette année. Ces stratégies regroupent des mesures concrètes visant à améliorer l'environnement de l'investissement. Je suis particulièrement heureux de constater qu'à Antalya, une attention particulière a été accordée à la participation du secteur privé aux petites et moyennes entreprises et à l'intermédiation financière et que le plan d'action d'Antalya comporte une référence directe au plan d'investissement pour l'Europe. L'investissement figure en effet au premier rang de nos préoccupations. À cet égard, je tiens à saluer le fait que le Parlement européen a approuvé les candidats aux postes de directeur exécutif et de directeur exécutif adjoint du Fonds européen pour les investissements stratégiques. Nous pouvons à présent nous réjouir à la perspective de le voir devenir pleinement opérationnel. En matière de fiscalité internationale, qui figurait également à l'ordre du jour des dirigeants, ceux ci ont entériné le paquet de mesures concernant l'érosion de la base d'imposition et les transferts de bénéfices. Ils ont reconnu qu'une mise en œuvre large et cohérente serait essentielle pour assurer l'efficacité de ce projet, en particulier en ce qui concerne l'échange d'informations sur les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière. Un cadre inclusif pour la mise en œuvre du projet BEPS sera élaboré par l'OCDE, début 2016. La fiscalité est une autre grande priorité commune à l'Union et au G20 et la présidence poursuit activement ses travaux visant à lutter contre la fraude et l'évasion fiscale et contre l'optimisation fiscale agressive. En particulier, le Conseil est récemment parvenu à un accord sur l'échange automatique d'informations concernant les décisions fiscales anticipées et cette directive sera adoptée en décembre. Dans ce contexte, le rapport de la commission spéciale TAXE constituera certainement une contribution précieuse à la poursuite des débats dans ce domaine. Permettez moi, pour terminer, d'évoquer brièvement les progrès ou plutôt l'absence de progrès dans la mise en œuvre des réformes des quotes parts et de la gouvernance au sein du FMI, décidées en 2010. Dans ce domaine, la priorité absolue pour le G20 ainsi que pour l'Union européenne reste la mise en œuvre des réformes mais les États Unis ont à nouveau été invités à les ratifier dans les meilleurs délais, ce qu'ils n'ont, bien sûr, pas encore fait. Dans ce domaine, comme dans les autres domaines de travail du G20, la présidence poursuivra ses efforts en vue de garantir que les Européens suivent une ligne commune au sein du G20 sur les points en discussion et de protéger et promouvoir ainsi au mieux nos intérêts communs. Les travaux de l'Union en vue de la réunion des ministres des finances du G20, qui se tiendra en décembre, à Hainan, sont déjà en cours.